Čína je dôležitým hospodárskym a obchodným partnerom Európskej únie. Podporujem samozrejme užšie strategické partnerstvo, ale založené na dôvere a vyváženej reciprocite. Nesmieme však kvôli vytváraniu dobrých obchodných vzťahov, spojeniu výskumu, spoločných krokov pri ochrane životného prostredia a iných zabúdať na spoločenskú klímu tejto krajiny. Populácia Číny predstavuje skoro štvrtinu celosvetovej populácie a napriek tomu, že za posledných 20 rokov sociálne zmeny v Číne viedli k zlepšeniu, nesmieme zabúdať na potrebné intervencie z našich radov, aby bola Čína naozaj otvorenou a demokratickou krajinou.

Takisto však treba pripomenúť, že budúci rok je v rámci európsko čínskych vzťahov rokom mládeže a v Európskej únii je tento rok rokom dobrovoľníctva. Považujem preto za potrebné, aby sme sa zamerali aj na vytvorenie čo najviac prepojených projektov a podpor pre výmenu hlavne pre mladých ľudí, pretože mladá generácia je v podstate to, čo je budúcnosťou nás všetkých. Ak vytvoríme podmienky pre spoluprácu teraz, tak to bude lepšie aj v budúcnosti.